Minele antipersonal au fost utilizate în mod intens în conflicte precum cel din Balcani, continuând să facă victime printre civili. Deminarea fostelor zone de conflict este costisitoare și îndelungată. Nu toate statele afectate dispun de fondurile necesare unei asemenea activități. Din acest motiv, întoarcerea locuitorilor este dificilă și există riscul producerii de accidente. Consider că o mai bună coordonare între donatorii internaționali ar asigura un sprijin legal pentru deminarea treptată a zonelor de conflict. De asemenea, este importantă implicarea autorităților locale în acest demers, ale cărui beneficiare vor fi.